forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þjóðskjalasafnið sem eru frá nítján hundruð áttatíu og fimm frumvarp þetta byggir á tillögum nefndar sem forsætisráðherra skipaði hinn tuttugasta og öðrum júní tvö þúsund og sex á grundvelli þingsályktunar sem samþykkt var hér í sölum alþingis hinn þriðja júní þetta sama ár þar sem ríkisstjórninni var falið að skipa nefnd til þess að skoða gögn sem snerta öryggismál íslands innra og ytra öryggi á árunum nítján hundruð fjörutíu og fimm til nítján hundruð níutíu og eitt í vörslu opinberra aðila og gera tillögu um tilhögun á frjálsum aðgangi fræðimanna að þeim í nefndina voru skipuð páll hreinsson stjórnarformaður

nefndin lauk störfum hinn níundi febrúar síðastliðinn með því að afhenda alþingi sérstaka skýrslu um starf sitt samkvæmt framangreindri þingsályktun og var það gert er sú skýrsla jafnframt frú forseti fylgiskjal með þessu frumvarpi skýrslan er um margt fróðleg og hefur að geyma umfjöllun um nefndarstarfið og afmörkun þess yfirlit yfir þau gögn sem

reglur um nato skjöl um sérstakar þagnarskyldureglur og um rétt aðila að upplýsingum um sjálfan sig og einnig um upplýsingarétt almennings í lokakafla skýrslunnar er að finna sérstakar tillögur nefndarinnar sem einmitt þetta frumvarp snýst um og það er einmitt um þessa breytingu sem við erum að fjalla hér um um breytingu á lögum númer sextíu og sex nítján hundruð áttatíu og fimm um þjóðskjalasafn íslands í almennri umfjöllun nefndarinnar um frumvarp þetta segir í skýrslunni að til þess að auðvelda aðgang fræðimanna að gögnum sem snerta öryggismál íslenska

við vitum vel að þetta er mjög athyglisvert mál sem ég held að allir þingmenn sérstaklega hinn skeleggi formaður þingflokks samfylkingarinnar hefði gott af því að hlusta á sá ágæti leynivinur

í almennri umfjöllun nefndarinnar

jafnframt er lagt til að ekki verði aðeins útbúin málaskrá yfir þau mál sem eru í deildinni heldur einnig þau skjöl sem tilheyra hverju máli um þetta vísast nánar tiltekið í a lið fyrstu grein frumvarpsins sem fjallar um öryggismálasafnið þá segir í umfjöllun nefndarinnar að í gögnum um öryggismál íslenska ríkisins frá árunum nítján hundruð fjörutíu og fimm til nítján hundruð níutíu og eitt komi í undantekningartilfellum fyrir viðkvæmar einkalífsupplýsingar um nafngreinda einstaklinga að mati nefndarinnar ber að koma í veg fyrir að slíkar persónuupplýsingar komi fyrir almenningssjónir á grundvelli fyrstu málsgrein sjötugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar til þess að raunsönn mynd fáist af öryggismálum íslenska ríkisins á árunum nítján hundruð fjörutíu og fimm til nítján hundruð níutíu og eins og sagnfræðirannsóknum verði ekki of þröngur stakkur skorinn er á hinn bóginn lagt til að fræðimönnum verði veittur aðgangur að slíkum upplýsingum svo og að upplýsingum um nöfn þeirra sem voru grunaðir um að ógna öryggi ríkisins á þessum tíma þannig að sögulegar staðreyndir málsins liggi fyrir aftur á móti er lagt til að á grundvelli þriðju málsgrein sjötugustu og þriðju grein stjórnarskrárinnar verði fræðimönnum meinað að skýra frá slíkum einkalífsupplýsingum með persónugreinanlegum hætti nema fyrir liggi samþykki þess sem í hlut á í samræmi við ákvæði áttundu greinar upplýsingalaga frá nítján hundruð níutíu og sex er lagt til að þetta bann gildi í áttatíu ár frá því að hinar viðkvæmu einkalífsupplýsingar urðu til bannið tekur aðeins til umfjöllunar á persónugreinanlegum upplýsingum um þetta vísast nánar í fyrsta til fjórðu málsgrein b liðar fyrstu greinar frumvarpinu í ljósi sjónarmiða um friðhelgi einkalífs leggur nefndin til að nöfnum þeirra einstaklinga sem á lífi eru og sætt hafa slíkum rannsóknum verði haldið leyndum nema þeir sem í hlut eiga veiti samþykki sitt fyrir slíkri birtingu en lagt er til í fimmta málsgrein b liðar fyrstu grein frumvarpsins að þjóðskjalasafn skrifi þessum einstaklingum og kanni hug þeirra til þess eðli máls samkvæmt eru þeir hagsmunir sem friðhelgi einstaklinga er ætlað að vernda einkum fyrir hendi í lifanda lífi eftir andlát þessara einstaklinga er ekki talin ástæða til að halda nöfnum þeirra leyndum enda dvína þá verndarhagsmunirnir verulega og verður að telja að þá vegi þyngra almannahagsmunir af því að hægt sé að fara á hlutlægan hátt yfir sögu kaldastríðsáranna til fræðimanna í skilningi þessarar greinar teljast þeir sem hafa stundað fræðirannsóknir í hug eða félagsvísindum og birt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi fræðimaður skal sýna fram á að gögn öryggismálasafns hafi mikilsverða þýðingu fyrir rannsókn sem hann vinnur að nánar um skilgreiningu á fræðimanni samkvæmt ákvæðinu segir í athugasemdum frumvarpsins að átt sé við hvern þann sem stundað hefur fræðirannsóknir í hug eða félagsvísindum og birt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi óháð því hvort hann hafi lokið háskólaprófi á þessum þekkingarsviðum með hug og félagsvísindum er meðal annars átt við sagn félags og stjórnmálafræði og aðrar þær fræðigreinar sem falla undir samnefnt fagsvið rannsóknarmiðstöðvar íslands birting á viðurkenndum vettvangi felur í sér útgáfu fræðirita birtingu greina í ritrýnd tímarit flutning erinda á ráðstefnum fræðimanna eða birtingu á öðrum sambærilegum vettvangi samkvæmt áttundu málsgrein skal fræðimaður sem hyggst fá aðgang að öryggismálasafni sem slíkur og þar með fá rýmri aðgangsheimild en aðrir sækja um sérstakt leyfi til þess konar aðgangs að skjölum öryggismáladeildar skal fræðimaður þá jafnframt sýna fram á með rökstuðningi hvers vegna skjöl með persónugreinanlegum upplýsingum hafi þýðingu fyrir rannsókn hans þjóðskjalavörður sker úr um ef vafi leikur á því hvort skilyrði þessi séu uppfyllt fræðimaður getur síðan kært synjun þjóðskjalavarðar um aðgang að þess háttar skjölum til menntamálaráðherra til þess að ákvæði þriðju fjórðu og sjöttu málsgrein b liðar þessa frumvarps nái markmiðum sínum það er að tryggja einkalífsvernd er lögð refsing við brotum á ákvæðunum í tíundu málsgrein refsirammi ákvæðisins er í samræmi við tvö hundruð tuttugustu og níundu grein almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu í ellefta málsgrein er jafnframt mælt fyrir bótaskyldu séu ákvæði þriðju eða fjórðu málsgrein brotin er áréttað í athugasemdum frumvarpsins við ellefta málsgrein að einfalt gáleysi nægi svo dæma megi tjónvald til að greiða tjónþola bætur fyrir miska í c lið frumvarpsins er fjallað um

skráða þar segir að þjóðskjalasafninu sé skylt sé þess óskað að veita aðila sjálfum aðgang að skjölum í öryggismálasafni ef þau hafa að geyma persónugreinanlegar upplýsingar um einstaklinginn sjálfan jafnframt er tekið fram í greininni að ef í skjali koma jafnframt fram persónugreinanlegar upplýsingar um aðra einstaklinga sem falla undir þriðju eða fjórðu málsgrein b liðar frumvarpsins skuli afmá þær upplýsingar úr ljósriti eða afriti skjals áður en aðila er veittur aðgangur að því nema sá sem í hlut á hafi samþykkt opinbera birtingu upplýsinganna í d lið fyrstu grein frumvarpsins er fjallað um upplýsingarétt almennings þar segir að þjóðskjalasafni íslands sé skylt enda komi þar ekki fram upplýsingar sem falla undir ákvæði þriðju eða fjórðu málsgrein b liðar frumvarpsins sem fjalla um persónugreinanlegar upplýsingar um lifandi einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari ef slíkar upplýsingar eiga aðeins við um afmarkaðan hluta skjals segir í ákvæðinu að afmá skuli þær upplýsingar og veita almenningi aðgang að öðru efni skjalsins í e lið fyrstu grein frumvarpsins er síðan fjallað um afhendingu utanríkisráðuneytisins á gögnum til öryggismálasafnsins segir í ákvæðinu að áður en gögn utanríkisráðuneytisins sem falla undir öryggismálasafn samkvæmt a lið frumvarpsins eru afhent safninu skuli þau skoðuð og skráð til afhendingar í samræmi við fyrirmæli þjóðskjalasafns íslands segir jafnframt í ákvæðinu að skjöl sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig með þjóðréttarsamningi við norður atlantshafsbandalagið að halda leyndum skuli ekki afhent öryggismálasafninu þá segir einnig í ákvæðinu að skjöl sem hafa að geyma upplýsingar um virka varnar og öryggishagsmuni íslenska ríkisins skuli ekki afhent öryggismálasafni ef a þau hafa ekki náð þrjátíu ára aldri eða b sérstök ákvæði laga um þagnarskyldu takmarka rétt almennings til aðgangs að þeim í athugasemdum í greinargerð um þessa grein sérstaklega kemur fram að í vörslum utanríkisráðuneytis sé að finna mikinn fjölda skjala er snerta öryggismál

hundruð hillumetra frá umræddu tímabili þar af áætlar ráðuneytið að um fimm prósent skjalanna kunni að geyma viðkvæmar upplýsingar vegna þessara öryggishagsmuna sé því óhjákvæmilegt að farið verði í gegnum allar þessar möppur gögn skoðuð og þau skráð til afhendingar í samræmi við fyrirmæli þjóðskjalasafns íslands vegna öryggishagsmuna íslenska ríkisins sé ekki hægt að afhenda öll skjöl til þjóðskjalasafns íslands í greininni sé svo mælt fyrir að skjöl sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig með þjóðréttarsamningi við nato að halda leyndum skuli ekki afhent

upplýsingalaga og sé talin nauðsynleg svo að íslenska ríkið geti virt þær þjóðréttarlegu skuldbindingar sem það hefur undirgengist með aðild að norður atlantshafsbandalaginu þetta ákvæði undanþiggur þó aðeins hluta nato skjala þannig bæri að teknu tilliti til nato reglna að afhenda nato skjöl sem ekki hafa verið árituð sem trúnaðarskjöl hið sama gildi um trúnaðarskjöl sem síðar hafa fengið lægra trúnaðarstig og fengið að lokum merkinguna nato unclassified í greininni sé síðan mælt fyrir um tvær undanþágur frá því að skjöl skuli afhent öryggismálasafni þjóðskjalasafns íslands á grundvelli öryggishagsmuna ríkisins undanþágurnar séu í samræmi við gildandi reglur um takmörkun á aðgangi almennings að upplýsingum um öryggis og varnarmálefni hjá stjórnvöldum samkvæmt upplýsingalögum númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og sex og samkvæmt sérstökum þagnarskyldureglum að lokum frú forseti er í f lið frumvarpsins kveðið á um kæruheimild til menntamálaráðherra vegna synjunar þjóðskjalasafns um að veita aðgang að gögnum öryggismálasafnsins virðulegi forseti samkvæmt því sem ég hef hér rakið er réttur til aðgangs að gögnum öryggismálasafns í frumvarpi þessu þrískiptur einn réttur fræðimanna til aðgangs að gögnunum tvö réttur hins skráða að upplýsingum um sjálfan sig og þrjú réttur almennings til aðgangs að gögnum safnsins ég tel að nefnd sú sem vann þetta frumvarp hafi skilað góðu verki skýrsla nefndarinnar er um margt mjög fróðleg og frumvarpið mikilvægt til að tryggja að upplýsingar og sögulegur fróðleikur um öryggismál íslensku þjóðarinnar á árunum

mikilvæga einkalífshagsmuni þess fólks sem við sögu kemur sem og virka varnar og öryggishagsmuni íslensku þjóðarinnar ég vil einnig get þess að það hefur nú þegar líka verið rætt við þjóðskjalavörð að fengnu samþykktu þessu frumvarpi og vegna allrar þeirrar vinnu sem fram undan er varðandi skráningu gagna og skjala í þessum mörg hundruð hillumetrum sem um er að ræða hef ég sérstaklega rætt við þjóðskjalavörð eða það hefur verið rætt við þjóðskjalavörð að hugað verði að því hvort hægt verði að vinna þessa umfangsmiklu vinnu að einhverju eða öllu leyti utan höfuðborgarsvæðisins að öðru leyti legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar